Azt szeretném megkérdezni Gál Kinga képviselőtársamtól, hogy hol látta a jelentésben azt a kifejezést leírva, hogy vajdasági magyarok és a vajdasági magyarok jogai?